því að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýrsluna og ég þakka þessa umræðu hún er mjög góð ég vil skipta minni ræðu í þrennt það er skoða fortíðina skoða nútíðina og svo framtíðina og ég ætla að byrja á fortíðinni það hefur mjög margt verið gert á síðasta kjörtímabili og ég ætla ekki að að meta það ég ætla að taka undir það að þar voru gerðar margar leiðréttingar það var hundrað og tíu prósenta leiðin það voru sérstakar vaxtabætur og svo framvegis sem var vel margt hvert síðan kom hæstiréttur og hjálpaði heimilum heldur betur með því að benda á það augljósa að gengistryggð lán eru ólögleg og þannig náðist fram mjög mikil skuldalækkun heimilanna en mjög margt er óunnið þrátt fyrir það sem gert hefur verið í fyrsta lagi er þar sem menn tala um forsendubrest lán hækkuðu um allt að átján prósent á einu ári verðtryggð lán gengislán hækkuðu náttúrlega miklu meira en svo var það lagað með dómi hæstaréttar þetta er ekkert óþekkt í íslandssögunni að verðtryggð lán hafi hækkað mikið ég man þá tíð að verðbólgan var fimmtíu sextíu sjötíu og upp í hundrað og þrjátíu prósent þegar verst lét þá finnst manni kannski átján prósent ekkert voðalega mikið það sem var líka og kannski meiri forsendubrestur var atvinnuleysið allt í einu missti fjöldinn af fólki atvinnu og til hvers höfðu menn atvinnu til að borga til dæmis framfærslu barna og framfærslu heimilisins sem er verðtryggð framfærsla heimilisins er verðtryggð með neysluvísitölu og borga af lánum sem eru líka verðtryggð og borga leigu sem oft er verðtryggð líka þessi forsendubrestur hefur ekki verið nefndur mikið en það voru fleiri þúsund manns sem misstu vinnuna aðrir misstu alla yfirvinnu aðrir misstu allar uppbætur á laun sem þeir höfðu áunnið sér og svo framvegis þannig að tekjur heimilanna lækkuðu umtalsvert svo komu til skattahækkanir og þó að fyrri ríkisstjórn hafi gert margt gott þá gerði hún þau risamistök að mínu mati það er mitt mat að reyna að leysa kreppuna og leiða þjóðina út úr kreppunni með skattahækkunum og þetta hefur bitnað á fjölskyldunum líka ekki síður svo fóru menn í niðurskurð sem er ágætt nema þegar er atvinnuleysi þá gerist í niðurskurði hjá ríkinu sérstaklega þar sem sjötíu til áttatíu prósent af kostnaðinum eru laun að fólki er sagt upp og hvert skyldi það fólk fara sem er sagt upp þegar engan atvinnuveg er að hafa það fer á atvinnuleysisskrá á launaskrá hjá ríkinu það fer sem sagt úr einum stað í annan og breytir eiginlega stöðunni ekkert voðalega mikið það lækkar reyndar mikið í launum en þetta er mjög skaðlegt og við höfum horft á það þetta held ég að menn hafi gert mistök með svo er það sem menn hafa verið að tala um ekki kannski beint og það er fasteignabólan sem fór í gang við innrás eða innhlaup bankanna inn á fasteignamarkaðinn tvö þúsund og fjögur í júní byrjaði það júní nóvember og hækkaði fasteignaverð gífurlega á íslandi það náttúrlega högnuðust allir sem áttu fasteignir fyrir því lánin hækkuðu engan veginn eins og það en síðan hækkaði fasteignaverðið og náði hámarki ég held að það hafi verið í október tvö þúsund og sjö þá náði það hámarki og síðan féll það lækkaði fyrst lítillega og síðan féll það og svo féll það virkilega eftir hrun það var í október nóvember tvö þúsund og níu sem fallið var mest þessi fasteignabóla situr uppi og skilur eftir sig sár hún er reyndar víða sem við sjáum þetta og írland var á verði að talið er en hér var hún þannig að menn töpuðu þrjátíu og sex prósentum að raungildi fasteigna á írlandi var það víst fimmtíu prósent þetta er fortíðin

ekki fyrr en þetta gerist hérna í reykjavík í stórum stíl að menn fara að tala um þetta og blása þetta út að það er eiginfjárvandann þetta var fortíðin hver er staðan í dag hver er nútíminn ég vil segja að þáverandi ríkisstjórn gerði ýmislegt gott en hún gerði hins vegar þau mistök að ætla að skattleggja okkur út úr kreppunni og að skera niður í atvinnuleysi nútíðin er sú að það er búið loksins að semja frumvarp um hagstofuna loksins ég kallaði eftir því aftur og aftur á síðasta kjörtímabili hver væri hin raunverulega staða mér fannst oft og leið oft þannig eins og ég væri að sigla skipi um skerjafjörð en það var búið að draga fyrir alla gluggana ég bara vissi ekkert hvert ég var að sigla það voru alhæfingar um þetta og hitt og svo framvegis það sem mér sýnist að sé staðan og þá hagstofan segir að tuttugu og sjö prósent heimila leigi búi í leiguhúsnæði tuttugu og sjö prósent heimila það var átján prósent fyrir nokkrum árum afleiðing kreppunnar margir hafa misst húsnæði sitt þessi hópur nýtur lítillar velvildar og lítillar umræðu hér á alþingi allt of lítillar hann er í miklum vanda hann býr við síhækkandi leigu og verðtryggða leigu og svo framvegis skort á leiguhúsnæði og mikil uppboð þetta eru heimili líka herra forseti svo er það fólk sem býr í skuldlausum eignum það eru víst tuttugu og eitt prósent sem ég er að reyna að sjá í gegnum gluggatjöldin sem eru í brúnni ég fæ um þetta allt saman upplýsingar þegar hagstofan kemur tuttugu og eitt prósent heimila búa í skuldlausri eign og það eru yfirleitt aldraðir sem njóta þess að búa í skuldlausri eign en eru oft með mjög lágar tekjur til að reka þessa eign og oft í vanda þó þeir búi í skuldlausri eign þetta hefur heldur ekki ég vænti mikils af þeirri skýrslu sem kemur frá hagstofunni á grundvelli þeirra laga sem við settum í sumar svo höfum við gert þau mistök að refsa fyrir ráðdeild og sparnað menn hafa kallað úr þessum stól kallað það fólk sem sýnir ráðdeild og sparnað og leggur fyrir sem hét einu sinni sparifjáreigandi og þótti fínt það er núna kallað fjármagnseigandi og þykir ljótt og er skattlagt alveg undir drep jafnvel þó vextirnir séu neikvæðir nafnvextirnir eru kannski fjögur prósent í fimm prósent verðbólgu þeir eru skattað um eitt prósent niður með tuttugu prósent skattlagningu það er verið að refsa fyrir sparnað og ráðdeild í dag og það er eitthvað sem ný ríkisstjórn verður að vinda bráðan bug að hver er framtíðin við verðum að byrja á því að leysa snjóhengjuna en það er kannski annað mál en kemur þessu við vegna þess að allt atvinnulífið er háð því að gjaldeyrishöftunum sé aflétt þau eru háð því að snjóhengjan sé leyst og atvinnusköpun atvinnulífsins til handa heimilunum þannig að þau fái tekjur til að borga skuldir sínar og framfærslan á heimilinu er háð því að fyrirtækin gangi af því að þetta hangir allt saman við þurfum að skapa atvinnu við þurfum að vinda ofan af þeim sköttum og þeirri skattlagningu sem hamlar vexti atvinnulífsins sem hamlar því að fyrirtækin fjárfesti að fyrirtækin vilji ráða fólk á tryggingagjaldið tryggingagjaldið er hreinn skattur á atvinnu það er ef einhverju fyrirtæki dettur í hug að ráða til sín starfsmann þá byrjar hann á því að borga þrjátíu og fimm þúsund kall á mánuði í tryggingagjald ofan af þessu þurfum við að vinda herra forseti svo þurfum við að lækka verðbólguna því án verðbólgu er engin þörf á verðtryggingu svo þurfum við að fara að skoða stöðu heimilanna að fenginni þeirri skýrslu sem hagstofan kemur með og sviptir allt í einu gluggatjöldunum frá brúnni á skipinu sem við erum að sigla við háttvirtir þingmenn þá sjáum við allt í einu hver staðan er hvar kreppir að eru það leigjendur eru það aldraðir eru það öryrkjar hvar kreppir skórinn og þá lögum við það herra forseti það sérstaklega svo þurfum við að sjálfsögðu að laga afleiðingar bólunnar ég ætlaði að lesa stjórnarsáttmálann en ég kemst ekki yfir það en þar er einmitt gert ráð fyrir því að afleiðingar þessarar